Jest to kraj, w którym mamy do czynienia z zamachami terrorystycznymi, mamy do czynienia z prześladowaniami mniejszości religijnych, w tym mniejszości chrześcijańskich, i oczywiście w porównaniu z tym, co było kilka lat temu, nastąpił niewielki postęp, niemniej jednak wciąż dobiegają do nas informacje o zamachach terrorystycznych, które

Wiele dowodów świadczy o tym, że za sponsorami terroryzmu stoi właśnie Iran.